Ca parlamentar, membru al Delegației pentru Europa de sud est, mă așteptam să aud, în numele valorilor noastre comune, pe care cu mândrie le numim valori europene, că, Parlamentul European și Comisia Europeană cer cu toată forța și autoritatea, partidelor politice din Kosovo să se deschidă pentru reprezentarea multietnică și că orice progres viitor în relațiile Kosovo cu Uniunea Europeană depinde de o asemenea evoluție. Mă așteptam ca acest raport să ne spună că modelul pe care UE, cu banii contribuabililor europeni, de altfel, urmărește să l construiască în Kosovo, este unul cu adevărat, multietnic, multicultural, multiconfesional și nu unul segregat. În discuțiile noastre cu parlamentarii din Kosovo ni s a spus că, deocamdată, acest model nu poate fi aplicat.